Tudi koncept dveh držav oziroma dveh narodov v dveh državah postaja vse manj verjeten in lahko rečem, da se je položaj Izraela v tem kontekstu precej spremenil ZDA, ameriška vojska je zapustila regijo, Iran je vse bolj agresiven, Izrael ni priznan s strani političnih, ključnih dejavnikov, kot je Hamas, in tako naprej. Vendarle bi rad apeliral, da Evropska unija mora igrati vseeno bolj proaktivno vlogo v tem procesu. Nikakor pa ne bi smeli dovoliti, da bi na eni strani ZDA podpirali Izrael, Evropska unija pa stala ob strani zgolj Palestini. Evropska unija mora biti ključen dejavnik ali pa med ključnimi dejavniki, torej tudi pogajalec, nikakor pa ne le plačnik.